virðulegi forseti þar erum við aftur sammála ég og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon að framsæknar tæknigreinar er líka atvinnugrein sem mér hugnast mjög vel og nýsköpun algjörlega með því enda finnst mér þetta ekki snúast um að annað þurfi að útiloka hitt enda hefur sjálfstæðisflokkurinn eða þessi ríkisstjórn aldrei talað þannig að annað þurfi að útiloka hitt það er einfaldlega ekki rétt að það sé bara talað fyrir áli ég veit ekki betur en það sé verið að tala um að virkja orkulindirnar til þess að nýta orkuna í þágu alls lags framkvæmda

er það sem sagt atvinnustefna vinstri grænna hann segir að þeir fái ekki rafmagnið í gagnaveiturnar en það er líka af því að það eru vandkvæði að virkja í neðri hluta þjórsár spurningin er allt í lagi að virkja bara svo framarlega sem það er ekki ál ég spyr þingmanninn virðulegi forseti